Hvala, spoštovani poslanec Logar, za to vprašanje. Odgovor je ne, niti ministrstvo niti jaz ne podpiram gradnje kanalizacijskih vodov na zaščitenih vodovarstvenih območjih brez nujnega vodnega soglasja in drugače, kot so pripravljeni projekti. Naj to tudi obrazložim. Tako kot ste že sam povedal - leta dva tisoč šestnajst je bila v tem prostoru pravica do pitne vode vpisana v slovensko ustavo. S tem zapisom v ustavi smo v Evropi in svetu orali ledino v tistem času. Ustava pa določa tudi, da so vodni viri javno dobro ter da služijo prednostno in trajnostni skrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodami z za oskrbo gospodinjstev. Kar pa je še bolj ključen in tudi naša zakonodaja na tem področju je jasna. Vidik trajnosti in varovanja okolja ter upravljanja voda je namreč že neposredno vpet v veljavno okoljsko in vodno zakonodajo. Deniko Denimo Zakon o vodah določa, da se vsak poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja, to pomeni oziroma vodnega mnenja, in to je prva varovalka, ki seveda velja tudi za kanalizacijske vode. Druga varovalka je določitev vodovarstvenih območij. Država je pred leti, da bo zavarovala slovensko vodo določila vodovarstvena območja in tudi v tem primeru, v katerem, govorimo zdajle, so gradnja cevovodov z odpadno vodo na teh vodovarstvenih območjih so dovoljena, če se upošteva take in take projektne rešitve. Tretja varovalka pa je veljavna zakonodaja s področja varstva okolja, nič natančneje uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. Ta določa, da je potrebno v aglomeracijah in na območju izven meje aglomeracije zagotoviti ustrezen način odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Opozarjam tudi, da se lahko s posameznim predpisom o vodovarstvenem območju in vodovarstvenem režimu glede na značilnosti konkretnega območja določajo strožji pogoji, kot veljajo po uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, kar je po naše četrta varovalka. Naj zaključim. Kanalizacijski vodi na vodovarstvenih območjih niso dovoljeni, razen če se pridobi vodno soglasje in prave projektne rešitve za izvedbo na tem območju. Ob pridobljenem vodnem soglasju obstajajo še nadaljnje ključne varovalke, da se potem na vodovarstvenem območju zares pazi, kako se varuje našo slovensko vodo. Za dotični primer lahko še povem, da smo dobili nekaj prijav s terena. Ogled je bil narejen. Jarki so bili zakopani. Zato smo na ministrstvu tudi prosili glede na to, da se je velik del tega projekta financiral iz evropskih virov, projektno donkumentacijo. Projektna dokumentacija se bo pogledala. In tudi na tistih koncih, kjer je, kjer je bila prijavljena nepravilna izvedba, se bo stvar pogledala. Če zadeva ni narejena po projektu, za katerega bodo pridobljena evropska sredstva, bo zadevo potrebno sanirati. Hvala.